Señor presidente, lo que vimos la semana pasada en Venezuela no es sorprendente es la continuación de lo que Nicolás Maduro ha venido haciendo desde hace años, silenciando la voz del pueblo, socavando la democracia para consolidar su poder

Estoy muy contenta de haber recibido una respuesta afirmativa la semana pasada. La señora Mogherini reconoció con acierto que no se puede seguir como antes y que hay que considerar todas las opciones disponibles.